Estas categorías solo generan peligrosos muros invisibles construidos sobre la estigmatización de la población migrante, como, por ejemplo, el vergonzante título de este debate, que destila la xenofobia propia de los fascistas con corbata. Esto también lo hace la Unión Europea, que constantemente habla también de migrantes ilegales. La solución es dar un giro de 180 grados a la política exterior migratoria y de fronteras de la Europa fortaleza, que es la que realmente estimula el negocio del tráfico de personas en el Mediterráneo.